Fin dagli attacchi terroristici di Parigi attendevamo degli interventi volti a colmare le carenze strutturali nell'attuale gestione delle informazioni, rendendo interoperabili gli attuali sistemi informatici, ovvero in grado di scambiare dati e condividere e integrare informazioni. L'interoperabilità, permettendo una migliore comunicazione tra le banche dati, rappresenterà allora un valido supporto per le autorità nazionali nei settori della sicurezza, delle frontiere e delle procedure di rilascio dei visti. Facilitare le verifiche e rendere i controlli più efficaci in tutti gli Stati membri consentirà di agevolare l'individuazione di chi rappresenta una minaccia, il contrasto delle frodi di identità, la prevenzione, l'indagine o il perseguimento di reati gravi. Un obiettivo raggiungibile, non solo con il possesso di informazioni pertinenti, ma anche attraverso la loro migliore gestione e condivisione a livello europeo.